Panie Przewodniczący! Orędownicy CETA mówią, jak powiedział sprawozdawca rekomendujący zalecenie, że Kanada jest nam bliższa niż niektóre państwa Europy. Oczywiście ja bardzo podziwiam naród Kanady i jego udział w dwóch wojnach światowych po naszej stronie. To jest państwo, które jest z nami sprzymierzone. Ale kiedy słuchałem tego kolegi, to pomyślałem, że międzynarodowe koncerny ulokowane w Kanadzie są mu bliższe niż polscy czy greccy rolnicy. Tak naprawdę decyzję tę podjęto z pominięciem zasad, na które się często powołujemy. Mówimy o mniejszościach, ale czy ktoś pomyślał właśnie o rolnikach? Mówimy o równości podmiotów, a kto pomyślał o uprzywilejowaniu międzynarodowych koncernów w stosunku do naszych własnych przedsiębiorców?